Als wij misbruik van Europees geld op Europees niveau aan willen pakken, moeten wij ook zorgen dat onze eigen fondsen op orde zijn.

Geld uit het Europees Sociaal Fonds dat bedoeld was voor het versterken van het midden en kleinbedrijf, is naar bijscholingscursussen voor managers van grote multinationals gegaan.

In de allereerste plaats moeten wij dit soort praktijken voorkomen en regels aanscherpen.

Alleen zo wordt het vertrouwen van de burger in de EU hersteld.